Nie możemy udawać, że nie widzimy, i nie możemy pozwalać, aby w naszych krajach, gdzie zostaliśmy wybrani, panowało przyzwolenie dla barbarzyńskich zachowań o charakterze faszystowskim zero tolerancji. Dzisiaj mija 36 lat od wprowadzenia przez komunistyczny rząd stanu wojennego w Polsce i dziś znowu w Warszawie parlament odgrodzony jest metalowymi barierami i kordonami policji, aby nie mogli się do niego zbliżyć ci, którzy demonstrują poparcie dla wolnych sądów i dla demokracji. Ta sama policja osłania też marsze organizowane przez Obóz Narodowo Radykalny i na tych marszach są niesione transparenty z faszystowskimi hasłami takimi jak Europa tylko biała albo Czysta krew.

Wielu z was słyszało i z niepokojem komentowało symboliczne powieszenie na szubienicach zdjęć sześciorga z nas europosłów z Polski.

Apeluję o działania prowadzące do delegalizacji neofaszystowskich organizacji oraz o ogólnoeuropejski zakaz propagowania nazistowskich i faszystowskich symboli i sloganów.